Je suis le citoyen français qui représente l'Écosse en Europe. Après avoir été député au parlement écossais, je suis ici à cause du Brexit et pour vous démontrer notre attachement à l'Europe. Il y a 20 ans, 20 ans déjà, j'ai voté pour que le parlement écossais se réunisse à nouveau après une interruption de plus de 300 ans

Notre idée de l'Europe est la vôtre la libre circulation des personnes, le libre échange, nos valeurs communes.